eine differenzierte und wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung zur Reduzierung der Staatsverschuldung, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zur Entlastung der öffentlichen Haushalte. Angesichts der grassierenden Strukturkrise ist es mehr denn je von größter Bedeutung, dass alles getan wird, um die einzelnen Haushalte in Ordnung zu bringen, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und auch in Bildung und Ausbildung entsprechend zu investieren.